um tiltekinn tíma við meðferð málsins í nefndin kom hins vegar fram að sérstök sjónarmið giltu að sumu leyti um veðkröfur og greiðsluaðlögun þeirra með öðrum hætti en um samningskröfur og því verður rétt að lagatextinn tæki með ótvíræðum hætti á þeim álitamálum sem sköpuðust ef veðkröfur féllu undir úrræði af efni í umræðu nefndarinnar leiddi meðal annars til þess fordæmis sem var í norskum lögum um greiðsluaðlögun þar sem greiðsluaðlögun tekur einnig til veðkrafna eftir umræður í nefndinni beindi ég því til dóms og kirkjumálaráðuneytisins og réttarfarsnefndar að leitað yrði leiða til að útfæra með fullnægjandi hætti almenna greiðsluaðlögun veðkrafna á þann veg að skuldsettu fólki í húsnæði sem ekki réði við greiðslubyrði sína yrði gefið tækifæri til greiðsluaðlögunar án hefðbundinnar nauðungarsölu og gjaldþrotaúrræða með því móti næðist sá árangur að kröfuhafar héldu greiðsluflæði fyrir hlut áhvílandi skulda í stað þess að þurfa að afskrifa þær að fullu og öllu og mundu losna við kostnað og yfirtöku fullnustueigna skuldarar næðu einnig með þessu úrræði að standa í skilum og forðast gjaldþrot ljóst væri að umtalsverður hluti skuldara væri í þeirri stöðu að skulda meira en sem næmi verðmæti eignar í yfirstandandi kreppu en úrræðið ætti einungis að taka til þeirra sem ekki hefðu greiðslugetu til að standa skil á á skuldum það væri því ekki ætlunin að þetta úrræði tæki til þeirra sem væru einungis með neikvæða eiginfjárstöðu heldur væri skert greiðslugeta skilyrði fyrir því að þetta úrræði nýttist í kjölfar þessa hófu dóms og kirkjumálaráðuneytið og réttarfarsnefnd undirbúning þess frumvarps sem hér er lagt fram allsherjarnefnd samþykkti að leggja frumvarpið fram í meðferð fyrra greiðsluaðlögunar málsins enda tilurð þess byggð á þeirri vinnu sem fram hafði farið á vettvangi nefndarinnar ég hef sérstaklega af tilefni þessa vekja athygli á því að hér er um mjög óvenjulega aðferð við lagasetningu að ræða ég vil sérstaklega þakka dóms og kirkjumálaráðuneytinu og réttarfarsnefnd fyrir góða samvinnu við gerð þessa frumvarps það er mjög óvenjulegt að þingnefnd taki frumkvæði að lagasetningu með þessum hætti og slíkt reynir auðvitað á miðað við það kerfi sem við í dag og það kom auðvitað í ljós í þessari vinnu hversu vanbúið þingið er til að styðja við löggjafarfrumkvæði af hálfu nefndar að þessu leyti og nefndin þurfti að reiða sig þar af leiðandi á ráðuneytið og réttarfarsnefnd við útfærslu málsins þetta er auðvitað lexía sem við eigum að læra af við þróun þingræðisins á næstu árum og til að styrkja frekar getu þingnefnda til að flytja frumvarp að eigin frumkvæði það er rétt að minna á síðasta áratug alveg frá nítján hundruð níutíu og fimm hafa verið flutt frumvörp fyrst af háttvirts þingmanns jóhönnu sigurðardóttur sem gerðu ráð fyrir að leiddu í lög greiðsluaðlögunarúrræði og var þar í flestum tilvikum gert ráð fyrir að það úrræði tæki einnig til veðlána að þessari

felst það í því að heimilt er að mæla fyrir um tímabundna greiðsluaðlögun greiðslna fasteigna á veðkröfum þegar skuldari getur sannanlega ekki nýtt sér önnur greiðsluerfiðleikaúrræði sem honum bjóðast er úrræðinu ætlað að vera tímabundið geta staðið allt að fimm ár og felst í því að skuldarinn getur þá leitað eftir tímabundinni greiðsluaðlögun vegna skulda sem hvíla á íbúðarhúsnæði því sem skuldari býr í skuldbindingarnar breytast þá með þeim hætti að gjalddagar þeirrar skuldbindingar sem skuldari getur ekki greitt er frestað svo lengi sem greiðsluaðlögunin stendur í frumvarpinu er í þessum efnum lögð til sú leið að greiðslugeta af verðtryggðum fasteignaveðkröfum verði tímabundið löguð að getu skuldarans greiðslubyrðin af verðtryggðum fasteignaveðkröfum verði tímabundið löguð að getu skuldara til greiðslu skuldara en þó þannig að greiðslubyrði nemi að hámarki fjárhæð hæfilegrar húsaleigu á almennum markaði fyrir þá fasteign sem um ræðir meðan á greiðsluaðlögunartímabili stendur falla því ekki dráttarvextir vanskilagjöld innheimtukostnaðar á veðkröfur en vanskilaþáttur kröfunnar sem ekki fæst greiddur leggst á ógjaldfallinn höfuðstól kröfunnar og á lánstíminn að lengjast sem því nemur til jafnlengdar þeim tíma sem greiðsluaðlögun stendur eins og ég rakti áðan tengist tilurð þessa úrræðis frumvarpinu um almenna greiðsluaðlögun það frumvarp sem hér er flutt mun vinna með því úrræði og verða til fyllingar því úrræði unnt er að mál fyrir sér að hægt sé að leita greiðsluaðlögunar samkvæmt báðum úrræðunum í senn eða leita eftir greiðsluaðlögun eftir hvoru um sig eftir því sem aðstæður skuldara eru þannig hljóðar hin almenna greiðsluaðlögun upp á aðlögun samningsskulda en þetta úrræði gæti átt við ef um er að ræða fólk sem einungis er í vandræðum vegna greiðslubyrði fasteignaveðlána en hefur samningsskuldir að öðru leyti í skilum þá er auðvitað einnig líklegt að fólk verði í vandræðum með báða þætti á sama tíma og þá er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að hægt sé að leita eftir úrlausn jafnt með samningsveðkröfur og með fasteignaveðkröfurnar á sama tíma virðulegi forseti við sjáum það við núverandi aðstæður að vaxandi fjöldi fólks á í vanda með greiðslubyrði fasteignaveðlána og það hlýtur að vera forgangsverkefni launþegans að greiða fyrir því að fólk sem lendir í tímabundnum erfiðleikum að láta enda ná saman lendi ekki í erfiðri stöðu en nauðsyn ber til við þær aðstæður sem nú eru uppi því er þetta úrræði hugsað sem nokkurs konar brú yfir erfiðustu tímabili og hér er fyrst og fremst horft til greiðslugetu fólks og hvort fólk geti staðið undir greiðslubyrðinni margir eru nú að verða fyrir annaðhvort

vegna atvinnuleysis eða tekjusamdrætti vegna minnkandi atvinnutekna sem geta í mörgum tilvikum grafið undan greiðslugetu fólks jafnvel þó fólk hafi ekki með nokkrum hætti stofnað til skulda með ámælisverðum hætti eða reist sér hurðarás um öxl það áður auðvitað mikið áfall fyrir fólk svo dæmi sé tekið að bæði hjón eru útivinnandi og í ágætlega launuðum störfum þegar annað missir vinnuna og sú staða getur grafið undan greiðslugetu fjölskyldunnar þessu frumvarpi er ætlað að finna einfalda lausn á þessari stöðu veita ákveðið fyrirheit um stöðugleika út þann tíma sem greiðsluaðlögunin varir og fyrirheit um lausn að tímabilinu loknu virðulegi forseti í tólftu greinar frumvarpsins

að loknu greiðsluaðlögunartímabilinu þar er gert ráð fyrir að skuldari geti óskað eftir því við lok tímabilsins að ef ljóst er að hann muni ekki um fyrirséða framtíð geta staðið í fullum skilum með greiðslu þeirra skulda sem tryggðar eru með veði í eigninni að veðréttindum verði létt af eigninni umfram hundrað og tíu prósent af markaðsverði eignarinnar hér er farið að norskri fyrirmynd og horft til verðmætis eignarinnar og bætt við tíu prósentuhlutum ástæðan er sú að úrræðið á ekki að leiða til óréttmætrar eignaaukningar á kostnað kröfuhafa en á móti er úrræðinu ætlað að greiða fyrir því að kröfuhafar horfist í augu við tap á kröfum sem raunverulega eru tapaðar og engar horfur eru á að fáist greiddar sú leið sem lögð er til í frumvarpinu felur í sér að við þessar aðstæður verði veðréttindum aflétt en krafan standi eftir sem áður sem samningskrafa á hendur skuldara við þær aðstæður er skuldari greiður sá kostur að leita eftir greiðsluaðlögun samningsskulda það er þeirra skulda sem umfram standa þá hefur verið aflétt veðum af eigninni sem eru umfram það sem eignin mun líklega standa undir til lengri tíma litið

skuldari getur þá fengið greiðsluaðlögun samningsskulda til að gera honum kleift að standa undir því sem hann raunverulega getur staðið undir til greiðslu samningsskulda að þessu tímabili loknu enda er gengið út frá því í hinni almennu greiðsluaðlögun að þar sé reiknaður húsnæðiskostnaður skuldara sem tæki mið af eðlilegri húsaleigu miðað við fjölskyldustærð og þess vegna er mikilvægt að það sé

greiðslubyrði af fasteignahlutanum með þeim hætti að skuldari fái undir honum risið og það sem umfram standi teljist til samningsskulda og skuldari geti fengið þær skuldir aðlagaðar samkvæmt hinum almennu viðmiðum um greiðsluaðlögun samningsskulda sem felast í frumvarpinu sem við gerðum að lögum á alþingi í gær virðulegi forseti ég ætla ekki að fara um þetta fleiri orðum en vil fyrst og fremst þó í lokin

í útfærslu þessa máls eins og ég rakti hefur oft verið rætt á vettvangi þingsins um þörf á greiðsluaðlögun veðskulda en aldrei hefur það mál komist á verulegan rekspöl það er sérstakt hróssefni á þessum erfiðleikatímum skuli fulltrúar allra flokka í allsherjarnefnd hafa náð að lyfta sér yfir flokkspólitískar þrætur og koma þessu þjóðþrifamáli inn í þingið og ná um það fullri samstöðu að leggja fram þetta frumvarp það boðar gott og er mikilvægt að þakka þessa samstöðu og vonandi getur þetta frumvarp átt greiða leið í gegnum þingið á næstu dögum og orðið að lögum fyrir vikulok ég er sannfærður um að það er fjöldi fólks sem bíður eftir að þetta úrræði verði að lögum og telur miklu varða að sjá úrræði sem þetta taka gildi því er rétt að ítreka óskir og vonir um það